Die Überschrift in einer deutschen Zeitung war heute Stabi Tiger bekommt jetzt Zähne, EU Kommission wird bei Eurokontrolle gestärkt.

Dass wir jetzt einen halbautomatischen Sanktionsmechanismus besitzen, dass wir die Ungleichgewichte ab 2012 auch makroökonomisch überwachen, sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. Man könnte auch anders sagen Das Europäische Parlament hat jetzt gemeinsam mit der Kommission die Hausaufgaben für eine Stabilisierung der Eurozone und der Europäischen Union erledigt. Was jetzt fehlt, ist die aktive Mithilfe der Mitgliedstaaten. Ich möchte auch bitten, dass die Mitgliedstaaten sich der konzertierten Aktion anschließen und Beschlüsse in der gleichen Richtung fassen.